Strategia UE 2020 include două obiective importante, cercetarea și crearea de locuri de muncă, dar există riscul să nu putem să le îndeplinim de maniera dorită de Uniunea Europeană, câtă vreme au loc acțiuni de genul celor întreprinse de Nokia și Arcelor Mittal de a suprima fabrici și a delocaliza activități de marcă în afara Europei. Am discutat și aprobat în Parlamentul European propuneri prin care sectorul industrial european să devină mai competitiv, dar nu am luat în calcul asemenea acțiuni care afectează puternic bugetele naționale și locale ale statelor membre, obligate să intervină cu măsuri sociale. Consider că Uniunea Europeană trebuie să impună o serie de condiții societăților private care doresc să și delocalizeze activitățile, mai ales dacă ele au anunțat beneficii semnificative în perioada premergătoare închiderii unor locații și au primit facilități importante pentru a crea locuri de muncă, așa cum s a întâmplat în România.